das war vor sechs Jahren.

Das Atomabkommen war ein großer Erfolg, und es darf nicht gefährdet werden. Mit ihm waren viele Erwartungen verknüpft dass die Sanktionen beendet werden und die Bevölkerung davon profitiert und dass eine Entspannung in der Region damit verbunden ist. Das alles ist nicht eingetreten.

Der Iran hat seinen Teil geleistet und läuft jetzt Gefahr, in geopolitischen Auseinandersetzungen aufgerieben zu werden. Was wir dringend brauchen, ist Deeskalierung in den Beziehungen der Staaten der Region zueinander, aber auch im Inneren Stichwort Menschenrechte.